À l'évidence, personne, dans cet hémicycle, ne souhaite remettre en cause l'usage des biocides, qui nous rendent de grands services contre les rongeurs, les cafards, les poux j'ai entendu que c'était la période pour le moment dans les écoles donc les nuisibles en général. L'enjeu est ailleurs, en réalité, et se situe selon moi dans leur nombre croissant, les fabricants mettant toujours plus de produits sur le marché en rechignant à proposer des solutions plus sûres.

L'autre enjeu de taille concerne les politiques de réduction des risques, trop souvent postposées par les gouvernements lorsqu'elles sont ambitieuses, mais pourtant essentielles, parce que les utilisateurs ont tendance à oublier que les biocides sont des substances certes familières, mais pourtant dangereuses à manipuler. Ce message de précaution, le Parlement européen doit aussi le diffuser.